Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, il est essentiel que les autorités djiboutiennes fassent enfin le nécessaire afin de faire cesser les violations des droits humains et de garantir enfin les libertés civiles, politiques et de la presse.

Les attaques et le harcèlement policier et judiciaire à l'encontre des membres de l'opposition politique doivent cesser, et il est primordial de libérer les personnes détenues pour des motifs politiques. Et que dire des excisions et des viols de femmes par, notamment, des membres des l'armée.

De plus, il est impossible pour les journalistes étrangers de se rendre à Djibouti afin d'obtenir des informations fiables sur la situation dans le pays. Cela prouve que la liberté de la presse est fortement bafouée. Enfin, nous demandons également que les résultats des élections soient enfin publiés de manière transparente.